Domnívám se, že občané od nás neočekávají razantní navýšení objemu prostředků, ale spíše jejich efektivní vynaložení na skutečné priority, jako jsou ochrana hranic, bezpečnost a obrana. Také se zasazuji o myšlenku ztrojnásobit finance na program Erasmus, souhlasím s tím, aby se nesnižovaly prostředky na kohezní politiku. Naopak nesouhlasím s tím, aby součástí Evropského sociálního fondu plus byla takzvaná záruka za děti. Pokud jde o příjmovou stranu, ztotožňuji se s požadavkem zdanit velké digitální společnosti operující na celém trhu Evropské unie.